Ajutorul umanitar al Uniunii Europene trebuie să fie necondiționat. Scopul trebuie să fie acela de a ajuta victimele în cel mai scurt timp posibil. Uniunea Europeană este un donator activ care lucrează cu organizațiile neguvernamentale și cu agențiile specializate ale Organizației Națiunilor Unite pentru a furniza fonduri pentru tratamente medicale, precum și sprijin logistic și pentru reconstrucția zonelor devastate. Conferința de la Copenhaga discută foarte mult și ne pregătim pentru a lua niște măsuri pentru un viitor acord post Kyoto pentru reducerea emisiilor poluante. Deci, discutăm mai mult de măsuri de reducere a cauzelor care conduc la schimbările climatice. Solicit ca în contextul Conferinței de la Copenhaga să se acorde o atenție deosebită și măsurilor de adaptare, deoarece vom avea în continuare de a face cu furtuni puternice, inundații, secetă prelungită sau incendii de păduri. De asemenea, solicit sprijin ca Uniunea Europeană să acorde sprijin umanitar pentru Taiwan și pentru reconstrucție și, în special, pentru sprijinul populației.